W poprzedniej kadencji już był powołany ten obecny zespół roboczy, wtedy przewodniczył mu pan poseł Herbert Reul, dziś przewodzi temu zespołowi Pavel Svoboda.

W wielu parlamentach, również w Europie w Finlandii, w Polsce, słyszymy tutaj również, że i w innych parlamentach podjęto tę sprawę, czyli to nie jest sprawa nowa.

Myślę, że Unia musi się zaczynać od rozpoznania trosk obywateli. Jedną z tych trosk właśnie była ta kwestia zmiany czasu, bo pokazywano, jak wiele kłopotów, w tym zdrowotnych, również takich egzystencjalnych, rodzinnych to sprawia.